My nie mamy armii, my robimy to przy pomocy książeczki czekowej, czy kupując polityków a to w Polsce, żeby ją przyłączyć do Unii, a to polityków w Turcji, na Ukrainie.

I tu chcę powiedzieć jedno w tej chwili całe grupy terrorystów na świecie rywalizują o to, kto pierwszy doprowadzi znów do łez panią Federikę Mogherini, bo nic tak nie zachęca do agresji, jak pokazywana słabość, jak pokazane łzy. I to Pani, Pani Mogherini, jest zagrożeniem dla Unii Europejskiej, okazując

A poza tym sądzę, że Unia Europejska powinna zostać zniszczona.